Was wir hier diskutieren, zeigt, dass wir in einer extrem schwierigen Lage sind. Die Begrifflichkeit vereinfachtes Verfahren täuscht darüber hinweg, dass dieses vereinfachte Verfahren auch scheitern kann. Es kann hier scheitern, es kann aber auch woanders scheitern. Und es wird uns gesagt Wenn es scheitert, sind wir in einer extrem schwierigen Situation. Deshalb muss man sich nochmals die Frage stellen Was können wir tun, damit es nicht scheitert? Aber wir werden angehört.

Deshalb will ich drei Überlegungen hinzufügen, die von grundsätzlicher Bedeutung sind. Heute, ein Jahr nach Beginn dieser schweren Krise, frage ich Sie Wo steht der Außenwert unserer Währung heute?

Der Wert einer internationalen Währung bemisst sich auch am Außenwert. Der Außenwert des Euro ist seit einem Jahr massiv stabil. Was nicht stabil ist, ist die innere Struktur des Euro. Die ist deshalb nicht stabil, weil die Staats und Regierungschefs in ihrer Ambiguität, in ihrer Doppelbödigkeit bald nicht mehr zu überbieten sind. Das Problem ist doch nicht, dass Europa nicht einheitlich handeln kann. Die Instrumente sind doch da. Das Problem ist, dass Europa sich nicht auf ein einheitliches Vorgehen einigen kann.

Es ist nicht das Europäische Parlament, es ist auch nicht die Kommission, es sind die Regierungen von souveränen Mitgliedstaaten, die zwar eine starke, nach außen handlungsfähige Währungszone geschaffen haben, die aber nach innen nicht bereit sind, die in sich geschlossenen Instrumente zu schaffen, die man braucht, um parallel zu einer starken Währung eine starke Wirtschafts und Sozialpolitik, überhaupt eine starke Regierungspolitik zu betreiben. Das ist der entscheidende Punkt! Zweitens Alles, was in Europa geschieht, geschieht innerhalb der Verträge.

im Vertragsrahmen ist, und das ist die Kommission. Nur über die Kommission ist übrigens die demokratische Legitimiertheit des Handelns auf der europäischen Ebene, nämlich in direktem Bezug zum Europäischen Parlament, möglich.

Drittens Das Risiko Europas besteht darin, dass es, wenn es als 500 Millionen Einwohner starker größter Wirtschaftsraum der Welt einheitlich handelt, zwar stark ist, wenn es sich aber erlaubt, sich in seine 27 Einzelteile zu zerlegen,

Einheitliche Linie dann ist Europa mit seinem Sozial und Wirtschaftsmodell der Motor der Weltwirtschaft und ein einflussreicher Partner in der internationalen Politik. Worüber wir hier bei diesem vereinfachten Verfahren reden, ist die Frage, ob Europa eine Zukunft hat oder ob es als Einzelstaatlichkeit in der Unwichtigkeit und Irrelevanz untergeht.